Datorită potențialului comercial și de securitate energetică al Asiei Centrale, precum și al interesului comun al țărilor din Asia Centrală cu cel al Uniunii Europene în ceea ce privește diversificarea rutelor de export și cooperarea în materie de durabilitate energetică și ecologică, susțin necesitatea dezvoltării unor strategii corelate cu programele și strategiile Uniunii în regiunea Caucazului și a Mării Negre. Țările din regiunea caspică și din Orientul Mijlociu, precum Azerbaidjan și Turkmenistan, au cele mai mari depozite naturale de gaze din lume. Subliniez importanța proiectului Nabucco, care va asigura transportul de gaz dinspre regiunea Mării Caspice, Asia Centrală și Orientul Mijlociu către Uniunea Europeană. Acest proiect va contribui la securitatea energetică a Uniunii Europene. 3,5 miliarde de oameni trăiesc în țările bogate în petrol, gaze și minerale. O bună guvernare a exploatării acestor resurse poate genera venituri mari pentru a stimula creșterea economică și reducerea sărăciei. De aceea, susțin realizarea acordurilor de livrare pe termen lung, care să consacre principiile durabilității mediului, și inițiativa privind transparența industriilor extractive, care urmărește consolidarea guvernării prin îmbunătățirea transparenței și a responsabilității în industriile extractive.